Monsieur le Président, chers collègues, nous avons la charge de défendre l'intérêt général européen.

Pour prendre un exemple concret, notre monnaie commune, l'euro, pour pouvoir être viable, a besoin de mécanismes de solidarité financière forts entre les États, ce qui ne peut aller évidemment sans une gestion responsable des affaires et des dépenses publiques. Il est très facile aujourd'hui à un candidat allemand de défendre la responsabilité dans la circonscription allemande comme il est très facile à un candidat grec de défendre la solidarité dans la circonscription grecque. L'inverse est beaucoup plus difficile, mais c'est ce que devront faire les candidats et les candidates qui se présenteront au niveau européen.

C'est la condition d'un véritable débat démocratique en Europe. Le départ des élus britanniques est l'occasion de donner au débat cette dimension véritablement européenne sans supprimer de sièges au niveau national, les sièges transnationaux venant s'ajouter aux sièges nationaux et non s'y substituer.